þetta var athyglisverð ræða sem háttvirtur þingmaður björgvin g sigurðsson flutti áðan ræðan var eins konar söguskýring af hans hálfu eins og ég skildi hana og upplifði

upp úr í þessu öllu saman er að þingmaðurinn gerði enga tilraun til að horfa á stöðuna í dag eða inn í framtíðina staðan í dag er nánast sú sama og var fyrir ári síðan það hefur frekar lítið gerst hjá þeim ríkisstjórnum sem hafa setið síðan og samfylkingin í þeim öllum saman það kom fram í ræðu þingmannsins að of seint hafi verið brugðist við og ekki beitt nægilegum krafti til fjármálaeftirlits og annað og það er í raun staðfesting á því sem vi á höfum haldið fram býsna mörg að illa hafi verið haldið á málum eftir hrunið og er í raun gert enn það sem mig langar að spyrja meðal annars háttvirtan þingmann að er þegar hann segir í sinni ræðu að reynt hafi verið að koma böndum á þróunina ef hann gæti í stuttu máli sagt hvernig það var gert í hverju það fólst ég átta mig ekki alveg á því og eins væri ágætt ef hann færi yfir hlut og samskipti í raun ríkisstjórnarinnar og ekki síst viðskiptaráðuneytisins og samfylkingarinnar sérstaklega

rétt fyrir hrunið við vitum að það hefur komið fram að það hafa ýmis bréfaskipti og ýmislegt átt sér stað á þessum tíma rétt fyrir hrun ég sakna þess að það var ekki farið yfir þessa hluti í ræðu þingmannsins en kannski var það vegna tímaskorts og vona ég þá að hann tali síðar í dag og fari betur yfir þessa hluti